Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin der Kommission, Kolleginnen und Kollegen!

Das gilt insbesondere auch in dem Bereich der Ausstattung der Vertretungen, die aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel und auch aufgrund der kurzen Zeit noch erheblicher Verbesserungen bedarf.

Wie ist die Entwicklung in der Ukraine?

Natürlich die großen Fragen der arabischen Welt, die viele Kolleginnen und Kollegen hier angesprochen haben.